Gospa Ljudmila, midva se verjetno nisva razumela. Jaz striktno želim, da opredelimo postavko v proračunu, kje bo to zapisano in kje bomo to vzeli. Rekli smo, da pokojnine in gospodinjski dodatek ne moremo mešati, in logično je, da s pokojninske blagajne potem tega ne bomo vzeli, bomo pač vzeli nekje drugje. Se strinjam z vami v celoti, da se je vrglo v določene stvari ogromno denarja oziroma se je tudi denarja precej pokradlo. Se vi spominjate, kaj je v preteklosti izjavil gospod Erjavec, pa danes nekateri to izkoriščajo in dajejo dezinformacije javnosti. Rekel je takole od prilike: "V kolikor so tajkuni toliko pokradli, to pomeni, da bi lahko upokojenci imeli minimalno tisoč evrov pokojnine."